Pani Przewodnicząca! Jak wszyscy wiemy, unia energetyczna ma różne cele, dwa główne różne cele, które wcale nie jest łatwo pogodzić. Z jednej strony to są cele klimatyczne, różnie zdefiniowane, ale drugi wielki cel, o którym nie możemy przecież zapominać, to cel zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, zapewnienia energii, nie tylko czystej energii, ale ogólnie energii. Mój kolega, pan Tošenovský, mówił o tym, jak wielki jest problem, jak gorące są teraz dyskusje w Parlamencie Europejskim. Ale wydaje mi się, że również Komisja nie jest konsekwentna w próbie zrównoważenia tych dwóch celów i wysyła bardzo sprzeczne sygnały.

Natomiast jeżeli chodzi o elektryczność, wydaje mi się, że Komisja zbyt małą uwagę zwraca właśnie na bezpieczeństwo energetyczne, kładąc priorytet...